Monsieur le Président, l'Union bancaire vise à couper la possibilité de soutien réciproque entre les banques commerciales et l'État membre d'où elles sont originaires. Cet approfondissement fédéraliste vient après la rupture du lien politique et économique entre les nations européennes et leurs banques centrales, qui remonte au traité de Maastricht, et interdit toute possibilité de soutien direct d'un État par sa banque centrale. Il s'agit bien là, dans les deux cas, de supprimer tout recours financier et soutien économique qu'un État pourrait recevoir, afin d'accroître la pression des marchés financiers.

L'Union européenne ne parviendra jamais à mettre en place une union bancaire en mesure de fonctionner. Il est donc dans l'intérêt des citoyens et des États de défaire l'union bancaire le plus rapidement possible.

Voter contre ce texte est pour nous un vote de cohérence pour la défense des épargnants contre le bail in